Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche se oggi c'è più attenzione per la drammatica violenza alle donne, i processi legislativi vanno troppo a rilento. Così è per la convenzione di Istanbul, strumento prezioso ma è una vergogna imperdonabile fatta di inerzia e di distrazione che troppi pochi paesi l'abbiano firmata e ancor meno l'abbiano ratificata! Dobbiamo reagire! Chiediamo, signor Commissario e Commissione tutta, che si prenda un'iniziativa forte, per muovere gli Stati membri con tutta la capacità di indirizzo e di influenza che la Commissione ha. Signor Commissario, francamente, quello che Lei ci ha detto è troppo poco e troppo debole!

Noi chiediamo cosa si può fare per il futuro e cosa si può fare di più. Chiediamo che si aumentino i programmi e le disponibilità delle risorse per i servizi, chiediamo che l'Unione valuti l'opportunità di firmare a sua volta la convenzione, chiediamo se non si debba decidere come molte mie colleghe di tutti i gruppi hanno chiesto di varare una direttiva specifica contro la violenza alle donne e per mettere tutti gli Stati membri in condizione di avere norme adeguate alla drammaticità del problema.